Signora Presidente, onorevoli colleghi, i crescenti conflitti interetnici nella regione della middle belt tra pastori e agricoltori sono solo l'ultimo elemento di preoccupazione in Nigeria, dilaniata dall'offensiva terroristica di Boko Haram. L'intervento del governo nigeriano per garantire la gestione condivisa delle risorse economiche e naturali deve essere assolutamente immediato. L'Unione europea, oltre a condannare gli atti di sterminio e pulizia etnica, deve invitare l'ONU a indagare su ciò che sta accadendo in Nigeria. Forte deve essere l'intervento dell'Unione europea nei confronti del governo nigeriano perché ratifichi la Carta africana sulla democrazia, necessaria a garantire libere elezioni e a combattere la corruzione dilagante. La Nigeria è il più popoloso paese africano e presto diventerà il terzo paese più popoloso del mondo. L'Europa deve continuare a supportare il paese attraverso misure di lungo e breve termine, come il pacchetto destinato alla ricostruzione dello Stato di Borno, devastato da Boko Haram. Ma, signor Commissario, questo non basta perché è proprio sulla condivisione dell'impegno a garanzia dei diritti umani che si gioca la sfida dell'Unione europea in Africa.